Myslím si, že je důležité se chovat skutečně odpovědně a udržitelně. A například nejen v Evropě i v jiných lokalitách, a zejména i v České republice, jsou glyfosát a jiné látky v zemědělství skutečně používány nadměrně a tyto látky zároveň působí neselektivně.

Myslím si, že jsou dnes už dostupnější alternativy v rámci používání těchto látek a my bychom do našeho rozhodování měli přinést co nejvíce transparentnosti. Já sám se musím přiznat, že jsem, když jsem ještě působil ve výboru AGRI, byl uveden v omyl právě jednou studií, která nebyla transparentní a dá se vlastně označit za plagiát, takže je dobře, že postupujeme tímto směrem zpřísnění kritérií a co nejvyšší možné transparentnosti. Proto já jsem podpořil tuto nelegislativní zprávu a doufám, že tento environmentální přístup bude vítězit ve více politikách Evropské unie.